Panie Przewodniczący! Jest bardzo późno, dochodzi 22, więc w dużym skrócie trzeba przypomnieć źródło tej debaty. Źródłem tej debaty były pytania Komisji Kultury skierowane do Komisji o automatyczność podkreślam automatyczność uznawania dyplomów, bo dyplomy są bardzo często uznawane, natomiast problem polega właśnie na tej automatyczności, której nam brakuje. Pytanie było skierowane do Komisji, ale zadanie jest de facto państw, aby jednak podjęły wysiłek, wysiłek we własnych państwach, automatycznego uznawania dyplomów, które powstają w innych krajach. Natomiast zwrócę uwagę na koniec tylko na dwa elementy. Po pierwsze, na ważność programu Erasmus, który buduje i doświadczenia, i pewne wspólne mianowniki dla zdobywanego wykształcenia w poszczególnych państwach przez młodych ludzi z różnych państw Unii Europejskiej. I druga rzecz, o której warto przypomnieć, to pewna niepewność prawna, która się buduje w chwili obecnej na skutek potencjalnego brexitu. Zwracam na to uwagę, dlatego że młodzi ludzie bardzo chętnie studiują w Wielkiej Brytanii. Wiemy, że przez okres przejściowy będzie utrzymana ta zasada, która obowiązuje w chwili obecnej, ale potem może być kłopot.